Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io considero il regolamento sulle successioni una delle cose più belle che ha fatto questa legislatura. Il tema può sembrare lontano, ostico, invece è un tema che ha toccato la vita dei cittadini in quanto cittadini europei. Ci sono 450 mila fatti ogni anno in cui le famiglie si trovano a dover fronteggiare una successione internazionale e 120 miliardi di euro che si trasferiscono.

Abbiamo definito qual è la legge applicabile in questo caso. Perché è importante la discussione che abbiamo sollecitato noi alla quale il Commissario ha cominciato a dare una risposta? Perché se non si affronta il problema della doppia imposizione, il problema fiscale, ciò può nuocere seriamente all'efficacia di quella legge. Quindi ci muoviamo anche nell'ottica di quanto abbiamo appena discusso a proposito di Stoccolma, e cioè che il processo di creazione di un'area europea deve andare passo dopo passo verificando quali sono le strozzature, i colli di bottiglia e quale invece deve essere l'azione successiva, perché ciò che si produce come norma diventi vita quotidiana. Quindi io vorrei raccomandare ancora con più energia che la doppia imposizione venga superata, che la raccomandazione del 2011 abbia un'effettiva e sostanziale applicazione e che questa legge quindi diventi realtà, per incidere nella vita pratica dei cittadini.

un po' opera nell'ombra ed è uno strano operatore o parlamentare europeo. Eppure noi abbiamo messo una grande passione nel fare questo e nella giornata odierna questa passione ci ha anche molto gratificato.